Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy négy stratégiai célt kitűzzünk magunk elé, s az európai Szocialisták nevében ezeket szeretném megfogalmazni. Az első, hogy az Európai Unió következő, többéves költségvetésében megcélzott 80 milliárd eurót mindenképpen befektetésnek tekintsék az államfők és a miniszterek, és ne egy tartalék alapnak, amiből pénzt lehet alkalmanként kivenni. Nagyon fontos, hogy a befektetők és a vállalkozások meg akarják sokszorozni ezt az összeget. A második stratégiai célunk az kell, hogy legyen, hogy elérjük a 2020 as prioritásokat. Ne mondjunk le ezekről a prioritásokról, más ugyancsak fontos, de talán az Európai Unió jövője szempontjából kevéssé jelentős kutatások javára. Ha elhatároztuk, hogy zöld, energiahatékony és intelligens gazdaságot építünk, akkor e mögé kell felsorakoztatni a KF és innovációs forrásokat is. A harmadik stratégiai célkitűzés a humánerőforrás menedzsment. Mindent meg kell tennünk, hogy az Európai Unió területén született kiváló kutatóknak ne kelljen a Pireneusoktól északra, vagy az Oderától nyugatra költözni. Ezekben az országokban is kutatásfejlesztési kapacitásokat kell létrehozni, hogy saját hazájukban érhessék el a kiválóságuknak a maximumát. Végül, Biztos Asszony, az Európai Parlament egyetértett abban, hogy egy új iparpolitikára van szükségünk. Azoknak a kutatásfejlesztési és innovációs eredményeknek, amelyek megszületnek ezekből a forrásokból, az Unió területén kell, hogy hasznosuljanak a kis és közepes vállalkozások, a nagyobb vállalkozások horizontális és vertikális együttműködéséből.